Tá prvá je, že musíme naozaj začať pri eurofondových projektoch, merať výsledky, a nielen výstupy. Tá druhá je, že sa musíme začať sústreďovať na hodnotu za peniaze.

A prax nám ukazuje, že sa nezamestnajú, ale vrátia sa napríklad do osád. Teraz hovorím o sociálne vylúčených rómskych komunitách. A to je tá posledná vec, ktorú by som chcela povedať.

Nechať sociálne vylúčené komunity, ako sú napríklad rómske komunity, len tak, bez toho, aby sme ich začlenili na otvorený trh práce, považujem v tejto chvíli za obrovský luxus, ktorý si už nemôžeme viac dovoliť.